Integrarea problematicii de gen la nivelul structurilor Parlamentului European este necesară și binevenită, pentru a putea avea o reprezentare corespunzătoare a nevoilor, aspirațiilor și experiențelor întregii societăți. Câtă vreme adoptăm și promovăm acte normative care vizează egalitatea de șanse în întreaga Uniune, dar și în țările terțe, în calitate de parlamentari europeni și reprezentanți ai cetățenilor europeni, trebuie să dăm primii un exemplu de promovare a acestei politici, pentru că nu putem cere celorlalți să aplice o politică de egalitate de șanse, fără ca la nivelul Parlamentului să nu facem același lucru. Consider, totodată, că este necesar să existe un echilibru între proporția femeilor și a bărbaților la nivelul procesului decizional, în toate structurile de conducere ale Parlamentului, în birourile grupurilor politice, ale comisiilor și ale delegațiilor. În plus, este necesar să evităm discriminarea femeilor care doresc să își facă o carieră în structurile europene, să fie totodată mame și să aibă o viață de familie armonioasă.